Reális veszélynek tekinthetjük, hogy az ebben a dokumentumban foglalt programok elsüllyednek a helyi és kormányzati korrupció, valamint a termőföld spekuláció mocsarában. Én azt gondolom, hogy megerősített garanciákra és folyamatos ellenőrzésre van szükség. Nyilván az ellenőrzésben a demokratikusan választott parlamenteknek, így az Európai Parlamentnek is kiemelt szerepet kell vállalnia, ezt kifejezetten javaslom.

Én mégis azt gondolom, hogy a gyermekélelmezést segítő termelési és finanszírozási struktúrák kiemelt támogatása kerüljön az első helyre. A gyermekéhezés és az alultápláltság leküzdésére való összpontosítás részeként, úgy gondolom, hogy el kéne kezdenünk azt a típusú gondolkodást, hogy az élelmiszereket sehol ne sújtsa adó.